Dictator Khadafi zal 60 miljoen euro aan Europees belastinggeld opstrijken om Afrikaanse gelukzoekers tegen te houden om naar Europa te komen.

Ik heb hier een paar artikelen van de afgelopen jaren Khadafi eist miljarden van de EU. Libië dreigt Londen en Edinburgh. Khadafi wil meer geld om te voorkomen dat Europa zwart zal worden. Khadafi Islam moet religie van Europa worden.

Khadafi dreigt met 30 miljoen Afrikanen die naar Europa willen komen.

Beste leden van het Europees Parlement, de schurk Khadafi moeten we niet belonen, maar juist straffen, als Libië nog langer zo veel vluchtelingen vrije doorgang verleent naar Europa. De vluchtelingen moeten we ook niet belonen met een vluchtelingenstatus en een permanent verblijf, maar direct terugsturen naar Afrika. Het belonen van vluchtelingen met een Europese vluchtelingenstatus, uitkeringen en opleidingen, zal een nog veel grotere asielstroom opleveren met vele slachtoffers die zullen verdrinken bij hun poging om één voet op het Europese vasteland te kunnen zetten.